To są dobre doświadczenia. Widać, że ta służba staje się pewnym stałym elementem krajobrazu Europy. Bardzo bym chciał, żeby szczególnie ci dyplomaci w krajach partnerstwa wschodniego widzieli ją jako służbę w tej części Europy, która kiedyś będzie wspólnie z nami. Czego brakuje? Myślę, że za dużo mówimy o takim sztucznym wzmacnianiu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Róbmy to przez dobrą pracę, przez kompetencje i przez skromność. Myślę, że duch służby i skromność w pracy urzędników będzie dobrym przykładem, będzie dawał im siłę.

Oni są faktycznie w wielu miejscach dzisiaj prześladowani, potrzebują Pani głosu i wołają do Unii Europejskiej o wsparcie choćby tylko tymi słowami. Potrzebujemy lepszego balansu narodowego, Polska jest daleko w tej statystyce.